Het is zaak dat het Parlement zich nu uitspreekt tegen deze tikkende tijdbom. Het is niet de vraag óf kernenergie de wereld naar de knoppen zal helpen, maar wannéér. Dat is begin dit jaar wel weer gebleken tijdens de verschrikkelijke ramp in Fukushima en nog geen twee weken geleden, veel dichter bij huis, in Frankrijk. Veel collega's zijn hiervan geschrokken en ik hoop dat ze morgen daar ook naar stemmen. De energievraag is groot, maar milieu en sociale stabiliteit vernielen met kernenergie is zeker niet de oplossing.

Vóór wij Brazilië en omliggende landen kunnen aanspreken op de kap van regenwouden, moeten wij zelf in Europa actie ondernemen. Die regenwouden worden in grote mate gekapt om soja te verbouwen voor de Europese markt. Europa is medeverantwoordelijk voor massale ontbossing in Latijns Amerika en moet de import van deze 'regenwoudsoja' aan banden leggen, anders kunnen we Brazilië en omliggende landen volgend jaar onmogelijk aanspreken op de verwoesting van hun regenwoud.

Maar Europa heeft dit jaar eerder zelf verzuimd om een totaal verbod op GGO's in te stellen. Net als bij de regenwouden geldt hier een beter milieu begint bij jezelf. Tot slot waterbeheer. Schoon drinkwater is een mensenrecht. Drinkwatervoorziening moet in publieke handen blijven. Ik hoop dat we dat morgen als volksvertegenwoordigers nog een keer bevestigen. Ik vertrouw erop dat het Europees Parlement morgen de ambities van de Rio resolutie bevestigt en ik vraag hetzelfde van de Raad en de Commissie.